Tisztelt Elnök úr, tisztelt Képviselőtársaim, tisztelt Államtitkár Asszony! Engedjék meg, hogy a textiltermékek címkézésének témakörét két fontos kérdéskörre osszam. Az első fontos kérdéskör az, hogy a címkézésen fel legyen tüntetve az, hogy az adott textiltermék honnan, melyik országból származik. A másik fontos kérdéskör pedig természetesen az, hogy pontosan, precízen fel legyen tüntetve, hogy az adott textilipari termék az milyen anyagból készült. Mind a két esetben természetesen jó az egységes szabályrendszer. Nos, ha az első kérdéskört nézzük, azt, hogy melyik termék honnan származik, akkor érdemes azzal a közhellyel kezdeni, hogy az Európai Unióban válság van, és ez nagyrészt azért annak is köszönhető, hogy azokat a termeléssel kapcsolatos iparágakat, mint például textilipar, a könnyű, gyors haszonszerzés miatt kiszervezték különböző távol keleti országokra, és ezért az Európai Unióban lecsökkent a termelésnek

Meg kell találnunk azokat a kitörési pontokat az Európai Unió számára, amellyel kapcsolatban kikerülhetünk, amelynek segítségével kikerülhetünk a válságból. A textilipar kifejezetten egy ilyen ágazat, mondjuk a mezőgazdaság, a gépgyártás vagy éppen a turizmus mellett. A textilipar területén kifejezetten hátrányos helyzetben vannak az európai gyártók, hiszen a távol keleti dömping, az olcsó és rossz minőségű dömpingáruk egyszerűen lehetetlenné teszik az európai gyártók számára az előrelépést. Fel kell tüntetni és ennek kifejezetten támogatója lennénk hogy akár az Európai Unió tagállamát is tüntessék fel, bízva a vásárlók bölcsességében, hogy a saját gazdaságukat segítve mindenki láthassa, akár egy bolgár, akár egy cseh, akár egy magyar, akár egy német ember, hogy a saját országában előállított terméket vásárolja meg.